Monsieur le Président, il vous faut le reconnaître, Monsieur le Commissaire et Monsieur le Ministre, la terrible plaie du chômage des jeunes n'est pas une fatalité, mais l'échec patent de vos politiques européennes d'austérité. En même temps, il y a un immense besoin de formation en Europe pour affronter les défis d'avenir. S'il s'agissait aujourd'hui de créer, avec la garantie jeunesse, les conditions permettant à chaque jeune Européen d'accéder à une formation qualifiante et à un travail sécurisé et correctement rémunéré, ce projet serait une bonne idée. Or, la garantie jeunesse risque de n'être qu'une opération de propagande ou un petit pansement sur la grande maladie qui frappe notre Europe le chômage des jeunes. Je plaide pour que la garantie jeunesse devienne une vraie allocation d'études, de formation et d'aide à l'emploi, avec les moyens financiers indispensables pour y parvenir. Mais la question fondamentale de l'emploi des jeunes passe par une sortie de l'austérité et une haute mobilisation de la Banque centrale européenne pour un nouveau crédit favorable aux entreprises qui feraient de la formation des jeunes et de l'emploi de ceux ci une priorité.